Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Er zeigt uns einmal mehr, welch wichtige Rolle die Türkei für die Europäische Union spielt, nicht nur wirtschaftlich als einer der größten Handelspartner, sondern auch politisch als ein Bindeglied für die Regionen Zentralasien, Arabien und Afrika. In den letzten Jahren hat die Türkei Fortschritte in vielen Bereichen gemacht, die man hervorheben sollte.

Die Europäische Union sollte ihr als Mentor beistehen, im eigenen Interesse. Deshalb unterstütze ich nicht nur die Eröffnung der Verhandlungen bezüglich der Justizfragen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, sondern wir müssen auch gemeinsam nach weiteren Bereichen suchen, in denen neue Fortschritte möglich sind. Als Beispiel möchte ich die Verhandlungen bezüglich des Energiekapitels nennen. Die Türkei ist für die EU eine vielversprechende Alternative zu Russland. Mir scheint, dass es vielen noch nicht deutlich ist, wie wichtig eine Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei im Energiesektor in Zukunft sein kann. Aus meiner Sicht ist eines der größten Hindernisse in unseren gemeinsamen Beziehungen zur Türkei die Visafrage. Ich finde, es widerspricht dem Sinn der Zollunion, dass Geschäftsleute, aber auch Wissenschaftler oder Studenten noch stets Visa beantragen müssen, jedes Mal, wenn sie in die Europäische Union reisen wollen. Zum Schluss vielleicht noch eine Bitte Die Türkei sollte fair, wie andere Kandidaten, behandelt werden.